Wartości te mogą wynikać tylko z wzajemnego poznania i zrozumienia, tworząc tym samym europejską kulturę sądowniczą. Wzajemna znajomość i zrozumienie mogą z kolei powstać tylko w wyniku aktywizacji sprzyjającej im polityki przewidującej wymianę doświadczeń, wizyt, dzielenia się informacjami i przede wszystkim szkolenia dla prawników i pracowników wymiaru sprawiedliwości zwłaszcza dla sędziów pierwszej instancji oraz gruntowną modernizację uniwersyteckich programów nauczania. W dalszym tworzeniu europejskiej kultury sądowniczej aktywną rolę muszą odgrywać sieci europejskie utworzone w poszczególnych sektorach systemu sądowniczego. W kontekście skuteczności szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości koniecznym jest podkreślenie znaczenia wielojęzycznego portalu eJustice Portal powinien posiadać dostęp do prawnych baz danych, do sądowych i niesądowych elektronicznych środków odwoławczych, do inteligentnych systemów opracowanych jako pomoc dla obywateli w wyszukiwaniu sposobów załatwienia problemów prawnych i posługiwania się obszernymi rejestrami, spisami pracowników wymiaru sprawiedliwości i prostymi przewodnikami po systemach prawnych każdego państwa członkowskiego. Parlament Europejski powinien w pełni uczestniczyć w opracowywaniu i zatwierdzaniu zasad szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, w szczególności projektów pilotażowych przewidzianych w planie działania Komisji zgodnie z art.

Bardzo ważnym jest także, aby Komisja Europejska skonsultowała się z Parlamentem w sprawie odrębnych planów utworzenia instytucji w oparciu o istniejące struktury i sieci współpracy, w szczególności Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości i Akademię Prawa Europejskiego. Odpowiednie szkolenie dla pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz stworzenie europejskiej kultury sądowniczej mogą przyspieszyć postępowania sądowe w sprawach transgranicznych, a w ten sposób istotnie przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego, zarówno dla przedsiębiorców, jak i obywateli oraz do ułatwienia obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości.